Przypadek Saliha Mahmouda Osmana, a także przykłady użycia siły wobec osób pokojowo protestujących, ograniczenie wolności słowa i wyznania czy represjonowanie dziennikarzy to dowody na trwający kryzys rządów prawa w Sudanie.

Jak wiadomo, część obrońców praw człowieka została zwolniona z aresztu w lutym. Jednak siłowe uwarunkowanie przez służby bezpieczeństwa wypuszczenia pozostałych zatrzymanych i zagwarantowania, że nie będą uczestniczyli w dalszych protestach pokojowych, jest sprzeczne z międzynarodowymi zobowiązaniami Sudanu w zakresie praw człowieka. Dlatego apeluję o natychmiastowe uwolnienie Saliha Mahmouda Osmana, prawnika i laureata Nagrody im. Sacharowa, oraz kilkudziesięciu innych aktywistów, którzy są przetrzymywani z powodu ich legalnej i pokojowej pracy w obronie praw człowieka i na rzecz demokracji w Sudanie.